mel brooks þar sem hann lék sólkonunginn í gríðarlegum blúnduskyrtum og sokkabuxum og hælaháum skóm og sagði stöðugt það er gott að vera kóngur það var nú tilkomumeiri búningurinn á mel brooks heldur en hæstvirtur forsætisráðherra en óneitanlega var tónninn í ræðunni svipaður tóninum í ræðu mel brooks í þessari bíómynd það er gott að vera kóngur hvað notaði hæstvirtur forsætisráðherra oft efsta stigs lýsingarorð og sjálfshólið það fór út yfir öll mörk ég held að það hljóti fleirum en mér að hafa blöskrað og sumir hafa kannski bara beðið eftir því að hann segði að við værum hamingjusamasta þjóð í heimi en þegar forsætisráðherrann lítur í baksýnisspegilinn hvað sér hann þá einhver örfá ár sem framsfl var ekki í ríkisstjórn einhvern tíma þarna fyrir nítján hundruð níutíu og fimm og þá sér hann ríkissjóð sem rekinn var með halla þá sér hann gjaldþrot sem voru daglegt brauð en mér þykir leiðinlegt að þurfa að kippa forsætisráðherra niður á jörðina og spyrja hann hvort hann hafi ekki heyrt um slippstöðina á akureyri hvort hann hafi ekki heyrt um rækjuvinnsluna og hvort hann viti ekki að síðast var halli á ríkissjóði árið tvö þúsund og þrjú og hlustaði

verðbólgan er nú tvöfalt meiri en forsendur kjarasamninganna gerðu ráð fyrir

verðbólgan vex frá mánuði til mánaðar og launafólk skelfist eðlilega hagfræðingar og greiningardeildir bankanna kenna þenslunni um þenslunni sem allir vita að er heimatilbúin uppskrift fengin hjá framsfl í eldhúsi þeirra og heitir stóriðjustefna þetta virðast allir sjá nema forsætisráðherrann hann segir að hækkandi verðbólga sé alfarið og hann notaði orðið alfarið að kenna hækkunum fasteigna og olíuverðs tóku menn eftir þessu en það er gott að vera kóngur hvernig á fólk nú að hafa trú á ríkisstjórn sem leggur fram fjárlagafrumvarp sem greinilega hefur enga trú á því að seðlabankanum takist að hemja verðbólguna á næstu árum hagfræðingur greiningardeildar landsbanka íslands hvatti í morgun til þess að ríkisstjórnin og seðlabankinn færu nú að tala saman reyndu að finna sameiginlegar lausnir á málunum sömu tillögu er raunar að finna í fyrsta þingmáli vinstri hreyfingarinnar græns framboðs að menn fari nú að tala saman á þessum bæjum ég spyr hvenær tala þessir ráðherrar sem hér sitja yfir höfuð við nokkurn mann hvenær

nei þessum háu herrum dettur auðvitað allt of sjaldan í hug að leita eftir sjónarmiðum til dæmis minni hlutans hér á alþingi í mínum huga er það þannig að lýðræðið einkennist af því að meiri hlutinn taki tillit til sjónarmiða minni hlutans en slíkt er ekki viðhaft af þessari ríkisstjórn hér þumbast menn áfram og fá sitt fram með hausinn ofan í bringu nei þetta er ekki traustvekjandi ríkisstjórn en það getur vel verið að það sé gott að vera kóngur í þessari ríkisstjórn sérstaklega þegar maður getur sáldrað um sig silfrinu sem fékkst fyrir söluna á almannafyrirtækinu símanum en því silfri verður auðvitað ekki útdeilt nema einu sinni góðir landsmenn bara einu sinni nú auglýsir félagsmálaráðuneytið takið þátt í umræðunni en láist að bæta við áttið ykkur á því að við munum ekki taka mark á því sem þið ætlið að segja slíka pólitík hefur þessi ríkisstjórn viðhaft eða er verið að hlusta á svarfdælinga sem vilja afturkalla sameiningu sína við dalvíkurbæ eftir að skólanum þeirra var lokað er verið að hlusta á félag eldri borgara lífeyrisþega eða öryrkja það kemur í ljós í fjárlagafrumvarpinu að það á að draga úr möguleikum öryrkja til sjálfshjálpar með því að ríkisstjórnin ætlar að spara þrjú hundruð milljónir á kostnað þeirra einna unga fólkið fer ekki varhluta af þessari arfavitlausu hagstjórn það fer að verða spurning hvort unga kynslóðin þarf ekki að fara að gæta hagsmuna sinna og verja þá fyrir ágangi ríkisstjórnarinnar kynslóðirnar sem keyptu húsin sín fyrir svona fjörutíu fimmtíu árum náðu að

námslán en nú eiga bankarnir unga fólkið og það er að hluta til að kenna arfavitlausri hagstjórn þessarar ríkisstjórnar og forsætisráðherra keyrir þensluvaldandi stóriðjustefnuna sína áfram með harðri hendi áformar að bræða hér innan fárra ára fjórtán hundruð þúsáltonn ofan í útlenda auðhringa en skellir skollaeyrum við aðvörunum sem koma úr öllum áttum það er alltaf hollt að kunna sér hóf var það ekki það sem forsætisráðherrann sagði já það er alltaf hollt að kunna sér hóf og ég trúi því ekki að það sé gott að vera kóngur í þessari ríkisstjórn góðir landsmenn góðar stundir